A válság ezt megerősítette számunkra, ezen túl azt is, hogy nem csak követelményeket kell támasztanunk, hanem azok teljesítését is folyamatosan értékelni és ellenőrizni kell. Ha nem így járunk el, akkor a pénzbevételeken túl az európai polgárok, az európai vállalkozások bizalma és jövőbe vetett hite vész el. A mai vitán túl különösen üdvözlendő az a kezdeményezés, amely a kétes, kétoldalú megállapodások felülvizsgálatát, valamint a megtakarítások adóztatásáról szóló irányelv hatályának kiterjesztését célozza. Ezenkívül fontos számomra, hogy említésre került a hibrid pénzügyi eszközökről származó adóelkerülés is.